Súčasne toto nariadenie uložilo štátom poslať do Bruselu na preskúmanie a schválenie okrem návrhu štátneho rozpočtu aj množstvo ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou hospodárskych reforiem v ich krajinách. Nazdávam sa, že po prvom roku účinnosti tohto nového nástroja na koordináciu hospodárskych politík štátov by mohla Komisia prehodnotiť rozsah, štruktúru a charakter údajov postupovaných členskými štátmi na kontrolu a odsúhlasenie do Bruselu tak, aby sa v dôsledku veľkého množstva rôznorodých a neprehľadných údajov nestratila podstata potrebných informácií.